Dziś tematem są haitańskie dzieci, które pochodzą z ubogich rodzin wiejskich i są przekazywane, często sprzedawane zamożniejszym rodzinom, gdzie pracują ponad siły, są ofiarami przemocy, nie mają szans na zdobycie podstawowej edukacji. Prawie jedna piąta haitańskich dzieci między szóstym a jedenastym rokiem życia nie uczęszcza do szkoły. To zjawisko ma złożone podłoże ekonomiczno społeczne, a obecna trudna sytuacja polityczna i brak działań na rzecz zmian w kluczowych aktach prawnych daje przyzwolenie na łamanie praw człowieka i praw dzieci.

Władze Haiti muszą wprowadzić środki służące rozwiązaniu problemu niewolnictwa dzieci, zwłaszcza w ramach reformy kodeksu karnego.